Herr Präsident! Frau Vizepräsidentin der Kommission!

Der Vertrag von Lissabon muss jetzt schnell in Kraft treten und implementiert werden. Über zehn Jahre institutionelle Debatten sind genug. Wir brauchen endlich diese Instrumente, um für den Bürger etwas zu tun.

Vorgemeinschaftsrecht wird nicht durch Gemeinschaftsrecht außer Kraft gesetzt.

Und hier möchte ich insbesondere das werden wir heute Nachmittag ja nochmals debattieren auf den Auswärtigen Dienst zu sprechen kommen.

Wir sagen Teil der Kommission mit dem sui generis Charakter man kann ja über manches reden.